Herr Präsident! Jeder Abgeordnete hat dieses Schreiben bekommen und dazu eine schöne Flasche Rotwein. Was aber daherkommt wie eine Bürgerinitiative ist in Wirklichkeit gesponsert von der Tabaklobby. Ich bin zu diesen Leuten gegangen und habe die Weinflasche zurückgegeben.

Herr Vizepräsident Wieland, Sie sind gefordert Machen Sie dieser Abgeordneten und Wählertäuschung ein Ende! Jeder Lobbyist muss sich als solcher ausweisen.